Die Worte Transparenz, Proportionalität, Dimension sind die entscheidenden Worte.

Wenn aber in Deutschland beispielsweise pro Monat 500 Millionen Mal Internetverbindungen, Telefonverbindungen getaped werden, dann muss ich einfach einsehen, dass hier jegliche Dimension verlorengegangen ist. Das hat mit Terrorismusbekämpfung nichts zu tun, das hat damit zu tun, dass Nichtamerikaner prinzipiell als Gegner und als gefährlich betrachtet werden.